Señor presidente, en este punto hablamos sobre la situación que padece Nicaragua y, especialmente, hacemos referencia al acoso que ha recibido una activista medioambiental en el país el caso de Francisca Ramírez, que, protestando frente a una megaobra que se va a producir en el país —que no ha tenido el estudio medioambiental necesario, que no ha tenido la concertación en el país necesaria en una obra de estas características—, se ha visto acosada por el Gobierno. Y nosotros debemos denunciarlo, evidentemente. Y también, de telón de fondo —y esto la Resolución lo recoge—, estamos viendo cómo el sistema institucional del país se ha ido debilitando, tanto por lo que se refiere al Estado de Derecho como al pluralismo político en las anteriores elecciones la Unión Europea no participó como observador, no pudo hacerlo

Pero hay que decir que tenemos que ser proporcionales y no podemos utilizar algunos países como arma arrojadiza política o ideológica entre nosotros y equilibrados, porque también, por ejemplo, hablamos de otra Resolución, en este caso con varios asesinatos en otro país centroamericano —varios asesinatos, repito, varios, no como el caso de acoso de Francisca Ramírez—, como es Guatemala. Poner el foco al final en los acuerdos, las negociaciones que están produciéndose hoy con la Organización de Estados Americanos, con el Gobierno, que esperemos que mejoren la situación del país, y en eso la Unión Europea tiene que ayudar.